Sie räumte politische Freiheiten ein, sie hat fast alle politischen Gefangenen freigelassen und sie hat erfolgreich Waffenstillstandsverhandlungen mit fast allen ethnischen Gruppen geführt. Umso widersprüchlicher und erschreckender ist es, dass gegenüber der Minderheit der Rohingyas die Diskriminierung zunimmt und es zu extremer und offener Gewalt gekommen ist, mit Toten, Verletzten, Binnenvertriebenen und Flüchtlingen. Sogar der Notstand wurde in einigen Orten ausgerufen.

Zum einen müssen die Verantwortlichen für diese Unruhen bestraft werden. Es müssen Konsequenzen gezogen werden. Zum anderen aber muss die Regierung und müssen alle politischen Kräfte in Myanmar den Mut und den politischen Willen finden, an den grundlegenden Ursachen zu arbeiten und Lösungen zu finden. Es ist dabei absolut notwendig, dass den Rohingyas perspektivisch die Staatsbürgerschaft gegeben wird.

Eine Staatsbürgerschaft ist sehr wichtig.